Într o ședință a biroului politic al Partidului Bolșevic, din anul 1923, Stalin a spus Nu contează cine și cum votează, contează cine numără voturile.

Așa cum există o mafie a drogurilor, o mafie a armamentului, o mafie bancară, tot astfel există și o mafie a sondajelor de opinie. Ca sociolog de profesie, eu pot depune mărturie că, în țara mea, România, această situație a atins proporții de a dreptul monstruoase, mai ales că, an de an, piața sondajelor de opinie rulează sume enorme, de ordinul zecilor de milioane de euro.

Fac apel la Parlamentul European să se implice în instituirea unui control sever al pieței sondajelor de opinie la nivel continental, cu pedepse exemplare pentru infractori.